Aș dori să încep prin a mulțumi raportorului pentru munca depusă la acest raport, un raport extrem de obiectiv și de amănunțit, fără a fi stufos. De asemenea, aș dori să îi îndemn pe colegi să sprijine acest raport, susținând astfel prevederea Comisiei ca validarea DCT să fie efectuată până la finalizarea operațiunii în cauză transbordare, debarcare, plasare în cușcă, recoltare în felul acesta realizându se nu numai o validare rapidă, dar și exercitarea unui control mai strict asupra acestor operațiuni. Din păcate, nu pot spune că, odată cu modificările aduse reglementărilor DCT, necazurile noastre au luat sfârșit. În 1992, ICCAT a adoptat recomandarea privind urmărirea comerțului cu ton roșu, care, din păcate, s a dovedit a fi un instrument cu eficiență mai mult decât limitată. În 2007, ICCAT a adoptat DCT, program mult mai complex care, cu toate că este un pas înainte, nu reprezintă cu adevărat o soluție, în condițiile în care ICCAT se vede din nou depășită de situație, realitatea din teren confirmând acest fapt. De aceea, consider că, pe viitor, sprijinul Comisiei pentru includerea tonului roșu în Anexa I, ocazie ratată la Conferința CITES din martie 2010, ar trebui să devină politica comunitară oficială, ca singura și ultima soluție de a salva această specie marină de la dispariție.